Paní předsedající, já bych chtěl rovněž ve svém příspěvku vyjádřit podporu svým kolegům, kteří vznášeli otázky právě ohledně fungování tohoto fondu a jeho naplnění.

Já jsem přesvědčen, že bychom měli věnovat rovněž pozornost, pokud směřují prostředky EU na podporu různým africkým zemím, jak jsou tam dodržována i ta základní lidská práva, protože to je téma, které se zde v této budově projednává mnohokrát. Myslím si, že je poměrně ostudné, pokud my vytýkáme konkrétním zemím konkrétní porušování lidských práv a pokud do takovýchto zemí potom dlouhodobě směřují prostředky evropských občanů.